al Parlamento la

Soy partidario, por supuesto, de reaccionar cuando sucede un hecho como este, pero lo soy mucho más de trabajar de forma continuada, de forma sosegada —sin prisa pero sin pausa, que decimos en mi país—, cuando se trata de hacer frente a una amenaza como la amenaza terrorista, que, he de decir en esta Cámara, no ha disminuido en ninguno de los países de la Unión Europea. Sabemos que los terroristas nos observan, sabemos que innovan, que tratan de cambiar sus formas de actuación para burlar nuestras estrategias de lucha contra el terrorismo. Por ello, esta estrategia tiene también que innovar y cambiar, tiene también que mejorar y tiene, sobre todo, que aprender de los errores, que algunos errores cometemos. Dicho esto, es evidente que si no hubiera habido un atentado fallido en Detroit en diciembre, probablemente no estaríamos en este momento debatiendo en los términos en que vamos a hacerlo en esta Cámara. Es decir, en el fondo de este debate nacen una serie de prevenciones y, sobre todo, de conclusiones, que todos extrajimos al analizar el suceso de Detroit al que vengo haciendo referencia. En el fondo del debate que hoy celebramos aquí nace el análisis de lo que falló en ese presunto atentado y de las medidas que los distintos países estamos adoptando para evitar que esos fallos vuelvan a repetirse. Y por eso hablamos del análisis de los datos y por eso hablamos de los servicios antiterroristas y del análisis común de los datos que cada uno de ellos tiene y por eso hablamos también de los escáneres corporales. Estamos hablando de fallos detectados en un atentado que, por suerte, no llegó a producirse. Me van a permitir, pues, que si es este el debate, empiece por enunciar ante la Cámara las conclusiones más evidentes que, a mi juicio, podemos extraer del fallido atentado de Detroit. Son cinco. En primer lugar, Detroit demuestra que la aviación civil sigue siendo un objetivo prioritario para los terroristas. En segundo lugar, Detroit demuestra que es importante recoger datos, pero que lo es mucho más integrarlos y analizarlos. En tercer lugar, Detroit demuestra que las filiales de Al Qaeda están en disposición de atentar fuera de lo que podríamos llamar su propio territorio. Así sucede con Al Qaeda de la Península Arábiga o

En cuarto lugar, Detroit nos recuerda la importancia de trabajar en los procesos de radicalización. La personalidad del presunto terrorista creo que es muy llamativa en relación con este tema. Y, por último, Detroit nos reclama mirar con cuidado, con atención, a los Estados fallidos o a aquellos Estados que pudieran por sus circunstancias llegar a serlo.

Debo decir que no es un debate nuevo, ni tan siquiera es la primera vez que se debate en esta Cámara. Así, por ejemplo, en el debate del último informe del coordinador para la lucha antiterrorista, señor de Kerchove, aquí en esta Cámara el 26 de noviembre —un informe, por cierto, interesante y lúcido—, se habló, justamente, de la gestión de la información y se habló también de la protección de los datos personales, porque, en efecto, la información y el análisis de esa información son, como hemos tenido ocasión de debatir aquí esta tarde, piezas fundamentales de la lucha para prevenir y para perseguir el terrorismo. Debemos identificar a los terroristas debemos saber dónde pueden cometer el atentado, quién o quiénes les proporcionan armas debemos conocer la infraestructura material en la que se apoyan debemos conocer sus sistemas de comunicación y todo ello a través de bases de datos y de fuentes especializadas.

Es verdad —y me apresuro a decirlo— que algunos de los atentados que hemos sufrido en el pasado podrían haberse evitado si la información se hubiera puesto a disposición de quienes tenían la responsabilidad antiterrorista en tiempo y forma, dicho de otra manera, si la información se hubiera podido tratar de forma integral, de forma inteligente —si se me permite la expresión—, cosa que no siempre pasa. Y eso nos lleva al debate de la gestión de la información. Para intercambiar información y para hacerlo adecuadamente, contamos en el marco de la Unión Europea con una estrategia que hemos aprobado recientemente —de hecho forma parte de las conclusiones del Consejo del pasado noviembre—, que, justamente, trata de poner a disposición de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia los datos necesarios en aras de la utilidad y la eficacia en la lucha antiterrorista los datos necesarios y solo esos, ninguno más, porque la abundancia de datos, a veces, camina en dirección justamente contraria a la de la eficacia en la utilización de los mismos. Como se recoge en esa estrategia, se trata de que las decisiones sobre intercambio de información se tomen de forma coherente, profesional, eficaz, rentable, fiable y comprensible para el conjunto de los ciudadanos y para el conjunto de los profesionales que la utilizan. Una estrategia, se dice en ese documento, que debe tener en cuenta —como también se recoge en muchas de las declaraciones de esta Cámara— las necesidades de la lucha contra el terrorismo, así como, o al tiempo que, los derechos de las personas, el derecho a su privacidad, el derecho a la protección de sus datos personales, que hemos tratado esta tarde. Como les decía al comienzo, otra de las consecuencias que podemos extraer del presunto atentado de Detroit es que los aviones comerciales siguen siendo un objetivo fundamental de los terroristas y es evidente que el presunto terrorista consiguió subir al avión con una cantidad suficiente de explosivo como para hacerlo estallar en el aire burlando todos nuestros sistemas de vigilancia, todos los sistemas o los dispositivos de seguridad de nuestros aeropuertos. O, dicho de otra forma, es evidente que tenemos que proceder a revisar esos dispositivos de seguridad porque han sido claramente insuficientes a la hora de evitar un atentado que, por suerte, no se produjo, como es el presunto atentado de Detroit. En resumen, debemos continuar mejorando nuestros servicios de seguridad para tratar de evitar que los terroristas o presuntos terroristas suban a los aviones comerciales. Lo debemos hacer para impedir que alguien pueda embarcarse en un avión con armas, con explosivos o con precursores de esos explosivos. Y si no logramos ni lo uno ni lo otro, tenemos que proteger nuestros aviones para evitar que puedan sufrir percances en vuelo. Y este, justamente, es el marco del debate en el que se inscribe el tema que preocupa a esta Cámara y también al Consejo, que es el de los escáneres corporales. Como sus Señorías saben, sobre esta materia de seguridad aérea es la Comisión quien tiene la correspondiente competencia para fijar objetivos y para establecer reglas.

Sin embargo, tengo que decirles que este tema, el de la seguridad aérea, fue objeto de discusión en el Consejo informal de Ministros que tuvo lugar hace algunas semanas en Toledo. Y en este Consejo acordamos distintas cosas en primer lugar, que es conveniente y necesario que exista una posición común en el marco de la Unión Europea sobre estos escáneres corporales y, en general, sobre todos los mecanismos de protección de nuestros aeropuertos que carece de sentido que unos aeropuertos estén menos protegidos que otros porque esto, sencillamente, hace que todos, al final, estemos peor protegidos. Por tanto, nos gustaría que este sea un debate en el que haya un acuerdo, una posición común de la Unión Europea. En segundo lugar, que es un tema difícil, delicado, en el que hay distintos aspectos que considerar primero, evidentemente, conocer la eficacia de este tipo de escáneres a la hora de impedir que suban terroristas con explosivos o con precursores de explosivos a los aviones. El segundo es conocer y analizar a fondo la compatibilidad de estos escáneres con el derecho a la privacidad y a la intimidad de las personas, que preocupa al Consejo, a la Comisión y a esta Cámara. Y el tercero es conocer la relación que pudiera existir entre el uso de estos escáneres y la salud de quienes los atraviesan para subir a los aviones comerciales. Sobre estos tres temas sobre la eficacia, en concreto de los escáneres corporales, sobre su influencia en la salud y sobre su compatibilidad o no con los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, está la Comisión trabajando en tres estudios que pondrá a disposición del Consejo y de esta Cámara próximamente. Por esta razón, el Consejo informal de Toledo acordó esperar a que se disponga de estos elementos para llevar a cabo un debate en profundidad que nos permita obtener, conseguir, alcanzar una posición unánime sobre esta materia, lo que sería muy deseable.